Als ich Herrn Dombrovskis so zuhörte, hatte ich das Gefühl, es könnte vielleicht so einer wie er, der erste Präsident der Euro Gruppe sein, der auch Vizepräsident der Kommission ist.

Erst einmal möchte ich mich bei Mercedes Bresso, meiner Ko Berichterstattern, bedanken. Sie hatte mindestens so viel Arbeit an diesem Bericht wie ich. Ich glaube, das sollte deutlich zum Ausdruck kommen und ich hoffe, dass sie bald wieder hier sein kann, um mit uns zusammenzuarbeiten.

Der zweite Punkt ist Bei den rechten und linken Europagegnern sieht man immer Sie fordern Lösungen, verweigern aber konstant die Instrumente, damit die Lösungen erreicht werden können. Das heißt, sie wollen die Lösungen nicht. Sie wollen nicht, dass unsere Bürger eine Lösung bekommen, damit sie aus dieser Unruhe heraus ihre Brötchen backen können. Dieses ist Antibürgerverhalten, was diese rechten und linken Europagegner hier zum Ausdruck bringen, es ist gegen die Menschen gerichtet.

Ich glaube, in dem Sinne werden wir ein Stück weiterkommen. Eine letzte Bemerkung Ich bin für Souveränität. Aber Souveränität da, wo sie durchgesetzt werden kann.

Erstens sind die Verträge und die Kompetenzen klar das ist das formale Argument. Aber das andere Argument ist In vielen Bereichen ist der Nationalstaat zu schwach, die Souveränität für die eigenen Bürger in dieser globalen Ordnung durchzusetzen. Europa heißt nicht, nationale Souveränität zu vernichten. Europa heißt, über Europa die Souveränität für unsere Völker zurückzugewinnen.